Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen!

Erst im Juni 2008 wurde die Kommission tätig. Deshalb eine scharfe Rüge des Europäischen Parlaments für die 22 Mitgliedstaaten, aber auch für die Kommission, die Hüterin der Verträge!

Dazu ein Beispiel aus meinem Heimatland Deutschland In Berlin sind die Trassenpreise für die S Bahn doppelt so hoch wie in Hamburg. Und in Hamburg sind sie doppelt so hoch wie im Rhein Main Gebiet. Das ist weder fair, noch gerecht und auch nicht transparent das ist die reine Willkür, und hier müssen Sie tätig werden! Notwendig ist die Öffnung der Netze und auch die Reziprozität. Es darf nicht sein, dass man Schienenunternehmen zuhause vor dem Wettbewerb schützen kann, in anderen Ländern aber daran teilnimmt. Auch hier ist die Kommission als Hüterin der Verträge aufgefordert, das geltende Recht durchzusetzen. Notwendig ist aber nicht nur der faire Wettbewerb auf der Schiene. Der unfaire Wettbewerb mit Straßen und Luftverkehr muss unverzüglich beendet werden. So muss für jede Lokomotive auf jedem Schienenkilometer eine in der Höhe unbegrenzte Maut erhoben werden, auf der Straße ist die Maut eine freiwillige Angelegenheit der Mitgliedstaaten, in der Höhe begrenzt und gilt nur auf Autobahnen für Lkw ab 12 Tonnen. In der Slowakei gibt es die höchste Maut auf der Schiene und gar keine auf der Straße. Das fördert die Verlagerung, aber in die falsche Richtung. Fatal sind auch die Subventionen für den Klimakiller Luftverkehr, obwohl die Emissionen in der Stratosphäre für das Klima drei bis viermal so gefährlich sind wie auf dem Boden. Die europäische Umweltagentur beziffert die Subventionen für den Luftverkehr auf mehr als 30 Milliarden Euro jedes Jahr. Während die Diesellok den Sprit versteuern muss, ist Kerosin davon befreit. Im internationalen Verkehr wird für die Bahn eine Mehrwertsteuer erhoben. Beim Luftverkehr verzichten die Staaten darauf. Beim Emissionshandel bekommen die Fluggesellschaften 85 der Zertifikate geschenkt, der Bahnstrom muss sie zu hundert Prozent käuflich erwerben. Das alles ist doch verrückt, und das muss sich ändern! Um das Klima zu retten und die Mobilität zu sichern, brauchen wir fairen Wettbewerb. Nicht nur innerhalb des Schienensektors, sondern auch zwischen den unterschiedlichen Transportarten. Die Kommission als Hüterin der Verträge hat viel zu tun. Packt sie es an, ist ihr die Unterstützung des Europäischen Parlaments sicher!